Als het aan dit Parlement en de Commissie had gelegen, dan was er nog veel meer geld uit de zakken van de burgers gehaald.

Geen veto meer voor de lidstaten bij de begroting nog een reden voor een cocktail! Voorzitter, dansen op het graf van de burger noem ik dat! Gelukkig is er toch reden voor feest. De verhoging van de begroting is namelijk onder zware druk van de lidstaten beperkt gebleven. Helaas nog steeds geen verlaging, zoals de PVV wil, maar lang niet zoveel verhoging als dit Parlement wilde. Er komen geen Europese belastingen, tot woede van liberalen, socialisten en christendemocraten, en er blijft vetorecht voor de lidstaten. Dus, als ik vandaag al het glas hef, dan is het op die dappere, koppige lidstaten, zoals Nederland, die niet akkoord zijn gegaan met de eisen van dit Parlement.